Najlepša hvala. Bom rekla, zdaj že kar tradicionalno, tudi o kranjski infrastrukturi. Tudi probleme, s katerimi se tam srečujemo, dobro poznam, ker se prav po teh navedenih, cestah tudi sama vozim tako rekoč vsakodnevno, ampak gremo kar po vrsti. Najprej krožišče v Bitnjah. Naša direkcija, se pravi, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je objavila razpis za izvajalca gradbenih del, razpis je v teku in pričakuje se, da bo izvajalec izbran v kratkem, z deli pa naj bi pričeli že spomladi leta dva tisoč devetnajst. Končanje del na krožišču in pripadajočih ureditvah je načrtovan konec leta dva tisoč devetnajst. V teku gradnje bo promet urejen v skladu s prometnim elaboratom, vendar ker gre za gradbeni poseg, ki se bo izvajal pod prometom, bo promet urejen izmenično enosmerno po gradbišču. Tukaj lahko povem, da smo zaradi problema, ki je nastal, ob obnovi Savskega mostu, začeli pripravljati protokol, kjer bo jasno, zapisano kako, na kakšen način, kdaj, koliko časa prej bodo tudi ljudje obveščeni, kaj in koliko časa se bo na tem odseku dogajalo. Tako da nekaj podobnega, kot se nam je zgodilo ob Savskem mostu, ko pravzaprav nihče ni bil obveščen, niti jaz kot ministrica niti kot uporabnica tiste ceste nisem bila obveščena, naj se ne bi ponovilo. Kar se tiče ceste Škofja Loka-Kranj, je v letošnjem letu predvidena preplastitev v dolžini dva cela šest kilometra. Kar se tiče krožišča, Primskovo, tudi na tem projektu je je direkcija, je na direkciji v teku razpis za izvajalca gradbenih del in, tudi za to krožišče je načrtovano, da bo, izbrani izvajalec z deli lahko začel spomladi letos in končal konec letošnjega leta. In tudi to krožišče se bo obnavljalo, kot rečemo, pod prometom, zato bo tudi tukaj potrebno zelo jasno komuniciranje, koliko časa bo tukaj promet oviran, tako ali drugače, popolne zapore pa seveda naj ne bi bilo. Delavski most v Kranju. Po podatkih direkcije se dela v tem trenutku že izvajajo na delih mostu izven voziščne konstrukcije. Na voziščni konstrukciji pa se bodo nadaljevala, ko bo sproščen promet po mostu čez kanal Save. To je, se pravi, zaključek del oziroma odprtje ceste čez kanal, most, ki čez kanal Save, je predvideno za osmi marec dva tisoč devetnajst, in ta rok ob ugodnih vremenskih razmerah še vedno ostaja, kar pomeni, da se dela na tistem gradbišču, bom rekla, izvajajo povsem v skladu s terminskim, načrtom. In kot sem rekla, ko se končajo tukaj, se bodo začela na Delavskem mostu. Kar pa se tiče ceste Kranj-Šenčur. Ta, štiripasovnica med avtocestnim priključkom pri Šenčurju in krožiščem, na Primskovem. Potrebno je povedati, da je investitor tega projekta, naša, direkcija, se pravi, ministrstvo, in da je v tem trenutku izdelan idejni projekt v večih variantah in, najboljša rešitev se išče oziroma usklajuje z Darsom, ki pa je odgovoren za ta avtocestni, priključek.